Voorzitter, in mijn laatste plenaire bijdrage wil ik opnieuw de verdediging van godsdienstvrijheid in China bepleiten bij alle Europese instellingen. Het is mijn diep verlangen dat het Europees Parlement na de verkiezingen daarmee doorgaat. Want gezien de totalitaire antireligieuze campagne van president Xi van de afgelopen jaren dient het elementaire grondrecht van de geloofsvrijheid hoog op de agenda van komende Europees Chinese topontmoetingen te prijken.